Es ist schon merkwürdig, wie dort vorgegangen wird.

So geht man nicht mit der Haushaltsbehörde und mit dem Europäischen Parlament um!

Oder wollen wir jetzt ein möglicherweise zukunftsweisendes internationales Forschungsprojekt vernünftig gemeinsam auf die Schiene setzen? Ich hoffe, dass wir dort eine gemeinsame Grundhaltung finden.

Die Kommission sollte versuchen, die vorliegenden Vorschläge zur Anpassung der Interinstitutionellen Haushaltsvereinbarung auf der Grundlage dieser Debatte anzureichern. Es wäre gut, wenn der Rat auch bei dem ersten Trilog Anfang Oktober Bewegung zeigen würde. Ich habe den Eindruck, dass es im Rat und in den Mitgliedstaaten manchmal eine Tendenz gibt, in die Zeit vor Lissabon zurückzugehen und nicht wahrzunehmen, dass wir ein neues Kräftegleichgewicht haben und dass wir vor neuen politischen Herausforderungen stehen.